Signora Presidente, onorevoli colleghi, la tragedia silenziosa degli albini in Africa avviene sotto varie forme, come è stato detto, innanzitutto nel fisico, con violenze e mutilazioni perpetrate a causa delle credenze popolari che assegnano fantomatici poteri alle loro parti del corpo. Ma la persecuzione si traduce anche in discriminazione nella società, quando i bambini albini vengono isolati perché ritenuti disabili o incapaci di proseguire gli studi.